Monsieur le Président, l'arraisonnement brutal du Mavi Marmara par l'armée israélienne suscite émotion et condamnation. Emotion devant les neuf victimes civiles de l'assaut. Condamnation car cet arraisonnement dans les eaux internationales constitue une violation du droit international. Ce faisant, le gouvernement d'Israël pénalise son peuple car, au final, nous voyons, avec le renforcement des extrêmes, s'éloigner un peu plus l'objectif ultime de sécurité dans la région. Oui, plus que jamais, le gouvernement d'Israël doit renoncer à la politique de la force. Je souhaite cependant relever que la forte médiatisation autour de la flottille du Mavi Marmara, orchestrée depuis la Turquie, jette le doute sur le but exclusivement humanitaire de cette opération. Une enquête paraît indispensable pour faire la lumière sur l'assaut, mais aussi sur les préparatifs qui ont précédé cette expédition. Et je souhaite que le gouvernement d'Israël accepte que cette enquête inclue une participation internationale substantielle pour enfin retrouver les chemins de justice dans cette région.